virðulegur forseti við skulum aðeins skoða hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að segja í þessu máli háttvirts þingmanns ólöf nordal varaformaður sjálfstæðisflokksins var spurð að því í kastljósi fyrir tveimur dögum hvort sjálfstæðisflokkurinn mundi styðja málið ef það yrði unnið áfram og aftur efnt til kosninga til stjórnlagaþings svarið var mjög einfalt nei við munum ekki gera það sú forsenda sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að gagnrýna í málinu það er flýtimeðferð málsins stenst ekki það skiptir engu máli fyrir sjálfstæðisflokkinn þó að vinnum málið betur hann styður það einfaldlega ekki að stjórnlagaþing verði haldið þá fellur málið um sjálft sig málflutningur sjálfstæðisflokksins því miður því að samstarfið í allsherjarnefnd hefur að mörgu leyti verið ágætt fellur um sjálfan sig